Quid de l'accès aux tests et des remboursements dans les différents États membres? Cette crise est aussi une occasion de nous remettre en question, de remettre en question nos systèmes de santé, parce qu'ils sont fragilisés et incapables de réagir face à des épidémies d'une telle ampleur. Au nom de l'austérité, l'Europe n'a pas consacré de soutien ni d'investissements à des systèmes de santé coordonnés. Si cette crise nous enseigne quelque chose, c'est le besoin criant d'une Europe sociale qui investisse dans l'accès aux meilleurs soins pour toutes et tous.